Ich habe gegen diesen Verordnungsentwurf, den der Kollege Rouček mit seinem Bericht vorgelegt hat, gestimmt, und zwar schlicht und einfach deswegen, weil hier Milliarden an die Türkei fließen werden. Ich halte es für unverantwortlich, die Türkei weiterhin als Beitrittsbewerberland zu betrachten und dann auch noch finanziell zu unterstützen. Ich bringe Ihnen nur ein Beispiel, wie das funktioniert Nachdem ein neues Verhandlungskapitel mit der Türkei eröffnet wurde, hat der türkische Ministerpräsident Erdoğan in der Woche darauf sofort erkennen lassen, dass er nicht bereit ist, die offene Problematik des türkisch besetzten Nordteils der Insel Zypern zu lösen.

Daher bin ich aus tiefer Überzeugung der Meinung, dass die Verhandlungen mit der Türkei abzubrechen sind und die Türkei nicht weiter zu finanzieren ist.